Într adevăr, pedeapsa cu moartea este cea mai inumană sancțiune posibilă și am pledat de nenumărate ori împotriva ei, iar Parlamentul European a lansat apeluri pentru abolirea acesteia în țările care încă mențin această practică barbară. Execuțiile din Yemen, la care se referă rezoluția noastră, sunt însă cu atât mai revoltătoare cu cât este vorba despre minori. Înainte de a fi săvârșit o infracțiune victimele sunt copii. Se încalcă astfel dreptul fundamental la viață, precum și convențiile internaționale la care Yemen este parte și, nu în ultimul rând, chiar codul penal din această țară, care interzice în mod expres aplicarea pedepsei capitale delincvenților minori. Dificultatea de a determina precis vârsta condamnaților în lipsa certificatelor de naștere este o circumstanță ce sporește caracterul discreționar al acestui tip de sancțiune. Nu putem discuta această problemă specifică fără a avea în vedere starea de fapt din Yemen.

Jurnaliști și militanți sunt închiși abuziv. Femeile sunt discriminate în privința participării la viața publică și a accesului la educație, iar sistemul judiciar nu este deloc independent. Revoltele din ultima perioadă nu au doar o motivație economico socială, ci exprimă dorința puternică de democratizare a societății yemenite.